Miren, hay diversas peticiones, hay tarjetas azules que, lamentablemente, no vamos a poder atender porque ―repito― hemos acumulado más de media hora de retraso, por una parte, y, por otra, ya hemos concedido la palabra a quienes anteriormente hicieron uso de la misma, razón por la cual, en